La Turchia, la Cina, la Russia, l'Arabia Saudita investono energie e risorse nei Balcani e noi facciamo dei passi indietro non agevolando la stabilità di quella regione, che è fondamentale per la stabilità dell'intera Europa. Non diamo messaggi positivi ma diamo messaggi negativi. È stato un errore clamoroso, che condanna l'Europa ad una progressiva irrilevanza politica in quell'area, ma gli stessi errori li abbiamo commessi non facendo scelte coraggiose in Medio Oriente. Non abbiamo saputo dire chiaramente alla Turchia che non andava invasa quella parte di Siria, perché non si cercano i terroristi in Siria, i terroristi curdi si trovano in Turchia e vanno arrestati.

Cancelliamo anche una parte di minoranze cristiane in quella parte della Siria e continuiamo a commettere errori, perché l'Europa per egoismi dei singoli paesi non riesce ad essere protagonista nel mondo. Non abbiamo avuto il coraggio di dire alla Turchia o di rivolgersi all'Organizzazione mondiale del commercio, per esempio, per denunciare gli aiuti di Stato all'industria dell'acciaio turco da parte dei militari, che di fatto fanno concorrenza sleale all'industria dell'acciaio europeo. L'Europa, se vuole contare, deve abbandonare le nostalgie nazionali, ma avere una strategia per contare sul palcoscenico internazionale. E la conferenza sul futuro dell'Europa deve puntare soltanto ad una riforma il ritorno alla politica. Se l'Europa non ritorna alla politica è destinata all'irrilevanza nei prossimi decenni.